Monsieur le Président, pour compléter sur le plan technique les propos de ma collègue Mylène Troszczynski sur la directive sur l'accessibilité, j'ajouterais qu'il est important de souligner que l'harmonisation, a priori légitime, souhaitée par l'Union européenne pour faciliter la vie quotidienne d'une personne handicapée dans ses déplacements dans son propre pays ou en Europe, risque bien, selon le texte proposé, d'aboutir à l'inverse du but recherché. En créant des critères trop techniques, trop pointus, trop coercitifs, ce texte deviendrait un frein permanent pour toutes les entreprises innovantes, souvent des start up développées dans des pays qui, comme la France, ont largement anticipé le développement d'outils informatiques et de services d'accessibilité au bénéfice de toutes sortes de handicap. À l'inverse, d'autres pays moins avancés dans le domaine auront beaucoup de mal à s'aligner. Au total, comme toujours, derrière une idée louable, se cache sans doute un piège économique de captation de marché, celui des 100 millions de handicapés plus ou moins lourds prévus en